Hvala za, besedo, gospod, podpredsednik, spoštovani zbor. Smo pred, najpomembnejšo odločitvijo v tem mandatu, ali bomo naredili zrelostni izpit, je odvisno zgolj od naše pripravljenosti na izbiro, imamo dve možnosti, sprejetje državnih proračunov za naslednji dve leti in pripadajoči zakon o njunem izvrševanju ali pa premik v območje nepredvidljive politične krize, ker se bodo karte na novo zelo temeljito premešale. Ni pomembnejšega akta ali zakonskega predloga od vsakokratnega sprejemanja in obravnave državnega proračuna, kjer se najbolj jasno odraža vsakokratna politika aktualne vlade, tokrat prvič v slovenski zgodovini politika manjšinske vlade, to bo tudi preizkusni kamen, ali lahko pri nas na političnem prizorišču preživi tudi manjšinska vlada. Danes smo od finančnega ministra doktor Andreja Bertonclja slišali, da ima Slovenija enega najboljših proračunov med evrskimi državami. Ne vem, zakaj mu ne bi verjeli. Proračuna sta tudi nominalno najvišja v vsej slovenski zgodovini, imamo tudi občuten presežek prihodkov nad odhodki, znižuje pa se tudi naš javni dolg, vse to je pozitivno, po drugi strani pa imamo najbolj strogo fiskalno pravilo v vsej Evropski uniji, če bi to pravilo razrahljali, bi pod streho lahko spravili tudi vse amandmaje, ki so bili sprejeti na državnozborskem finančnem odboru, in še kaj bi se našlo. Za investicijske odhodke in transfere bomo v dveh letih namenili dve milijardi in sto šestinštirideset milijonov evrov, od tega daleč največ na področju prometne infrastrukture, nekaj nad šestintrideset odstotkov, seveda bi po mojem mnenju morali za investicijske odhodke zagotoviti še več razvojnih sredstev, zdaj, največja projekta, ki se načrtujeta, za gradnjo drugega tira Koper-Divača in tretjo razvojno os, smo morali na oktobrski seji državnega zbora sprejeti celo poroštveni zakon, to je lahko nov korak k ponovnemu zagonu infrastrukturnih investicij, vendar to prav gotovo ne bo dovolj za ponovni in bolj občuten dvig gospodarske rasti po mojem mnenju. To sem povedal že na oktobrski seji. Bo potrebno razrahljati fiskalno pravilo in zagnati nove investicije tudi na preostali mreži državnih cest in železniškega omrežja, ki sta med najbolj zastarelimi v Evropski uniji, državne ceste in železnica več kot potrebujejo boljše vzdrževanje, rekonstrukcije, modernizacijo in predvsem novogradnje. Samo se samo čudim, kako nam je uspelo v preteklosti zgraditi avtocestni križ, seveda je bilo potrebno najprej sprejeti ambiciozni program, to se je zgodilo leta tisoč devetsto petindevetdeset, ko je bil v državnem zboru sprejet prvi nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji pred osamosvojitvijo se je na letni ravni pri nas zgradilo osem kilometrov avtocest na leto, po osamosvojitvi pa na letni ravni kar triintrideset kilometrov novih avtocest in novih hitrih cest, to je štirikrat intenzivnejša gradnja, kot je bila pred osamosvojitvijo Slovenije, ki pa se je s svojimi učinki kazala tudi kot zelo velika gospodarska rast vse tja do leta dva tisoč devet, in tak investicijski zagon za dvig gospodarske rasti bi potrebovali tudi danes po izgradnji avtocestnega križa in propadu velikih gradbenih podjetij in velike gospodarske krize, ki je takrat nastala, so zastale tudi investicije v državno cestno infrastrukturo vse tja do leta dva tisoč petnajst, potem je nekaj let sledilo rahlo okrevanje, ki pa se zopet ohlaja. Tudi s tema dvema proračunoma na tem področju naj omenim samo zamrznitev devetdesetih projektov, ki so bili v začetku septembra sprejeti na vladi in uvrščeni v načrt razvojnih programov za leto dva tisoč devetnajst, pa jih ne najdemo več v proračunih za leti dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset. Namenoma sem se malo več časa zadržal na področjih investicij v infrastrukturo, v cestno in železniško infrastrukturo, toda nič drugače ni na drugih področjih, tudi tu rabimo nekaj večjih projektov, tako na področju znanosti in informacijske družbe, varovanju okolja in tako dalje in tako dalje, sploh mi ni jasno, zakaj naša država na primer ne more zgraditi nove narodne in in univerzitetne knjižnice ali pa nove osrednje gledališke stavbe. Na tej seji bomo prihodnji torek obravnavali tudi tako imenovani zakon o kulturnem evru, ki naj bi slovenski kulturi v naslednjih letih prinesel dodatnih sto dvaindvajset milijonov evrov za sedem programskih sklopov, med katerimi sta tudi obnova najkvalitetnejše kulturne dediščine in kulturnih spomenikov in investicija v nekatere najbolj pomembne javne zavode s področja kulture, seveda pa bomo morali že prihodnje leto sprejeti rebalans državnega proračuna za leto dva tisoč enaindvajset, s katerim bomo zagotovili sredstva za izvajanje zakona o kulturnem evru, če državni proračun posega na vsa področja našega življenja in na družbo kot celoto, pa je na področju zdravstvene politike njegov vpliv minimalen. Ministrstvo za zdravje od deset milijard in tristo oseminpetdeset milijonov evrov, kolikor znaša proračun za prihodnje leto, pripada torej ministrstvu za zdravje sto petindevetdeset milijonov evrov ali komaj ena cela devet odstotka celotnega proračuna, če primerjamo ta sredstva z zdravstveno blagajno, pa znaša državni proračun ministrstva za zdravje komaj šest celih osemintrideset odstotka zdravstvene blagajne, se pravi, zdravstvena blagajna obrne na leto v letu dva tisoč devetnajst tri tisoč triinpetdeset milijonov evrov, projekcija za leto dva tisoč dvajset je tri tisoč tristo tri tisoč tristo dvajset, milijonov ali tri milijarde tristo dvajset milijonov in za leto dva tisoč enaindvajset kar tri milijarde petsto šestnajst milijonov evrov. dejstvo torej je, da se na področju zdravstvenega, zdravstvene politike oziroma na področju našega zdravja ali bolezni, če hočete, vse finančne odločitve sprejemajo v zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in da imamo poslanke in poslanci oziroma državni zbor na tem področju povsem minimalni vpliv, in morda v tem grmu tiči zajec, da se na tem področju ne zgodi nič posebno prebojnega, kot rečeno, bom predlog proračunov za leti dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset ter predlog zakona o njunem izvrševanju podprl, prav tako pa bom podprl amandma, ki ga bo predlagala koalicija, ki bo, postavil stvari na svoje mesto in bomo lahko ta dva proračuna v prihodnje tudi izvajali. Hvala lepa.